Come ogni vero giornalista, è stata la sentinella, il soldato schierato in prima linea nella difesa dei nostri valori. È soltanto grazie a una stampa libera e indipendente se noi possiamo avere e difendere la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di espressione e tutti i diritti fondamentali su cui poggia la costruzione europea e la nostra stessa civiltà. La nostra Unione è molto più di un mercato, di una moneta o di una banca. È il riflesso di questi valori, della nostra identità, con al centro la dignità e la libertà della persona. Per difenderla ogni giorno, fuori e dentro l'Unione, dobbiamo affermare l'indipendenza della stampa. Sono fiero di questo Parlamento, che si è sempre schierato con forza su questo fronte. L'omicidio di Daphne non deve rimanere impunito. Con quale credibilità potremmo continuare a difendere i giornalisti del mondo se non riusciamo a dare loro protezione e giustizia a casa nostra? Mi aspetto che le autorità maltesi compiano ogni sforzo per fare luce su questa vicenda. Ogni pista deve essere seguita, e ritengo necessario coinvolgere anche Europol nel quadro di un'inchiesta internazionale dove tutte le forze di polizia possano portare il loro contributo per far arrestare e condannare i colpevoli. È questo coinvolgimento internazionale che ho sollecitato durante l'ultima riunione dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea. L'esempio che ci ha dato Daphne non deve essere dimenticato. Per questo motivo ieri sera l'Ufficio di presidenza ha deciso di intitolare a Daphne Caruana Galizia la sala stampa del Parlamento europeo qui a Strasburgo. Abbiamo qui con noi in tribuna la sua famiglia. Al marito, ai tre figli ed alla nuora voglio esprimere la nostra vicinanza, insieme a quella di migliaia di maltesi che domenica sono scesi in piazza per chiedere giustizia e ricordare il suo impegno. A fianco di questi maltesi c'è mezzo miliardo di cittadini europei. Questo applauso, cari familiari di Daphne, rappresenta un messaggio molto chiaro il Parlamento europeo non smetterà di occuparsi dell'omicidio di sua moglie, di vostra madre, di sua suocera finché non si scoprirà la verità. Non rimarremo in silenzio finché non verranno scoperti i mandanti e gli assassini di questo omicidio. Chiedo ora a tutti voi di alzarvi in segno di rispetto per questa donna e di raccoglierci in un minuto di silenzio in memoria di Daphne Caruana Galizia.